Aber reicht der Plan B? Nein! Denn solange die Weltgemeinschaft, besonders China und Russland, Assad nicht klarmachen, dass er gehen muss, weil es mit ihm und seiner Mörderclique keinen dauerhaften Frieden geben kann, solange wird Assad seine eigene Bevölkerung töten, bis er jeglichen Widerstand im Keim erstickt hat. Dessen müssen wir uns bewusst sein! Und wer immer noch glaubt, dass man mit Assad und seinen Schergen verhandeln könnte, muss sich leider getäuscht sehen.

Niemand hier will eine Eskalation oder gar einen Krieg. Nur, wie lange wollen wir, die Weltgemeinschaft, dem Morden noch zusehen? Wir brauchen einen Plan B, denn der 6 Punkte Plan wird nicht funktionieren. Aber diesen Plan B sehe ich leider immer noch nicht.